Tato zpráva je další v řadě impulsů k tomu, aby Komise pečlivě pokračovala v harmonizaci standardů na vnitřním trhu. Je to cesta, jak lze v postupující liberalizaci světového obchodu chránit evropské občany před nekvalitními a nebezpečnými výrobky, zejména z asijských zemí. Děkuji kolegům z výboru, že podpořili můj návrh, který dává zelenou také tvorbě standardů pro bezpečnou dětskou obuv. Je to pět minut po dvanácté, protože už dnešní generace dětí vykazuje ortopedické vady díky čínským levným, ale zdravotně závadným botám. Je velmi zarážející, že máme kvalitní evropskou legislativu pro bezpečné hračky, kde s jednotlivou hračkou přijde dítě do styku jen na krátkou chvíli, a nemáme dostatečné standardy pro boty a přezůvky, které mají děti na nohou celý den.

Myslím si, že je škoda, že zvítězilo lobby průmyslu z Německa a Francie a že v standardizačních mezinárodních komisích nebude Evropská unie hovořit jedním hlasem, ale sedmadvaceti jazyky.